Les firmes semencières multinationales veulent le monopole sur le vivant et mettent en avant le progrès et l'innovation.

Enfin, les produits issus de procédés essentiellement biologiques ne devraient pas être brevetables, il s'agit de la meilleure garantie d'une disponibilité permanente de tous types et variétés de semences pour nos agriculteurs.